kako je kaj te dni v šoli? Zanimivo, zanimivo. Kaj pa to, da pa nimaš sošolcev ob sebi, pa jih pogrešaš kaj ali niti ne ali ti je v redu, a se družite potem po šoli, da rečem po online šoli, zunaj, greste kam ali tega zdaj sploh ni? Zdaj, ko smo vsi v karanteni in pač je druženje omejeno. Pri meni v službi? Pri meni v službi je pestro tako, ko da ni korone. Celo mi je uspelo iti na dve službeni poti, eno v Bolgarijo in eno v Grčijo. Posebna izkušnja je bila predvsem Grčija, ki imajo totalni lockdown. Se pravi, oni res nimajo odprtega ničesar. nismo smeli iti sploh ven z, iz hotela, razen če si imel posebno dovolilnico, in s to dovolilnico si potem lahko šel sploh do službe, oziroma do podjetja tam, ke smo bili na sestankih. No, tako da, to je bila posebna izkušnja, bili smo hotel, služba, hotel, služba. In v čakaj, v en, dva, tri, štiri, pet, v petih dneh smo delali trikrat korona test. Se pravi, če smo pozitivni na covid. Trikrat so mi šli s palčko v nos, v eno luknjo in v drugo luknjo. Zelo zanimiva izkušnja, pasalo. Tako da, služba teče, nič ne reče, ko da ni korone. Je pa tako, da pogrešam smučanje. Ne vem, a ti tudi kaj pogrešaš naše smučanje? Zdaj bi mogli biti v bistvu na smučanju. Čakaj malo, zdaj po po počitnicah je testiranje, kdo pa od sošolcev oziroma prijateljev borda, imaš katere? ka si ti edini bolj. Čuj, kaj pa se spomniš najinega smučarskega podviga v ? Ko sva se, takrat si še smučal ... Ko sva se peljala s sedežnico gor in gledava tam med drevesi ono izven progo, da lahko in so se drugi smučali in bordali dol in ti tako gledaš: "A bi se midva tukaj zasmučala enkrat? ja, okej, ne." In potem se peljeva drugič gor, zopet ti isto komentiraš: "A bi se midva tukaj smučala? Morebiti." Se peljeva tretjič gor: "A bi se midva tukaj smučala?" Pa jaz rečem: "Okej, dajva se." In sva se pol spustila dol čez, med tista drevesa, offroad, eno uro sva rabila, no, a se spomniš tega? Bila je zanimiva izkušnja. No, mislim kot večina najinih izkušenj, ko imava na smučanju skupaj. Tam je bilo to pol tudi ona nesreča, a se spomniš? Ko se mi je oni Italijanček zaletel v mene in me je odneslo, kaj je tvoja prva misel bila, ko si videl, da na tleh ležim? Ja, te smučarski podvigi, bomo jih letos pogrešali. Mogoče bo naslednje leto, da gremo kam, pa bo boljše in bolj kako naj povem, bolj na chill. Da ne bomo rabili delati nekih testov. No, pol si ti šel v borderske vode, seveda. Zapustil si svojo tetko, da smuča sama, ampak te si se soočil z enim problemom. Problem pa se imenuje: tetka smuča hitro, ne. Če ji ne slediš, ostaneš nekje samo na hribu. In kako je to bilo? Tvoja izkušnja na bordu, začetnik na bordu, za mano? Se pravi, ti si šel all in? All in, ja seveda, edino pravilno. Ne, najboljše je bilo, ko sem ti rekla: "Saj, Timi ..." Saj, saj, dragi moj, ne, saj saj saj saj sem te vprašala, če se lahko tu dol pelješ po tej progi, pa ti me pogledaš pa rečeš: Si me, ja, seveda, ko sva že sedela na sedežni, da sva se peljala gor, pol tako nisem imela možnosti, mislim imel možnost izbire. Tako da, glej, upam, da bova še šla pa vzela tvojo sestro zraven, da še njo malo mučiva, da se ne mučiva samo sama dva. Kaj pa kaj punce? Ja, to sva samo prvi dan šla, ka še nisva smučala. Pol pa naslednji dan, ka pa mogla biti vsak dan prva biti na smučišču, sva mogla zgodaj vstati, se hitro obleči. Za zajtrk si mislim, da sem ti dala, da si imel petnajst minut časa, da si poješ tisti en toastek pa sirčke malo, potem pa opa cupa, c, kaj so že, smučke na ramo in greva midva čakat, ne. Običajno sva bila pol ure, preden se je lift oziroma gondola odprla, enkrat nama je pa uspelo celo eno uro. Takrat si se skregal z mano, si rekel: "A ti je to res potrebno?" Mislim, valjda mi je potrebno, če sem hotela biti prva prva. Se spomnim, ti si šel na klopco sedeti, ker nisi hotel z mano stati pri oni ograji, jaz sem pa tam stala, da mi slučajno kdo ne vzame prvega mesta. Tako da ja, in takrat nama je uspelo biti prvi na, na, na gondolo, takrat sem bila verjetno najbolj srečen človek ever, ker sem šla na smučanje. Tam je čisto, je boljša izkušnja, kot pa da gremo v Nassfeld, ker v Nassfeldu tudi kakorkoli se trudimo, da smo že eno uro prej tam, je že vedno neki folk, ne. Ljudje že, ljudje so že tam. Pol se jaz moram gužvati čez tisto gužvo, pa vaju dva usmerjati, levo, desno, dajmo, hitreje, tukaj s te strani. Samo morate pa biti, mislim morate pa priznati in me pohvaliti, da strategija, kako najhitreje priti v gondolo ali pa na sedežnico, imam jaz dodelano do konca, ne. Spomnim se, ja, ker sem tvoj obraz videla in ti, tebi je bilo ful nerodno. Kao, nehaj, ne deri se na ljudi okrog sebe. Samo tisti otrok si je zaslužil to, ker se je vrinil, pohodil me je in grdo me je pogledal. In mogla sem mu razložiti. Sicer me ni razumel, kaj pomeni: "Halo, kaj zdaj ti to delaš?" Ne, ker je bil neki tujec pa bili smo v Nassfeldu seveda, ne. Ampak kljub temu je videl z mojega pogleda, da gre za resno situacijo in se je odstranil. Tako da, glej, red in disciplina tudi na smučanju. Lepo se postaviš v vrsto, ne prerivaš se pred pred mene, to je prvo pravilo za vse ostale okrog mene. Najboljše za vse okrog mene je, da me prvo spustijo v lift oziroma gondolo oziroma na sedežnico in potem, da lahko, lahko jaz lepo zasmučam. za tebe velja seveda, da si čim prej obuješ one bootse na, na bord in da pičiš za mano, ker čakanja ni. Koga čakamo, ta ostane tam, kje ostane, ne. Smučanje je šport, gre se za resne zadeve. ne bova šla več skupaj nikamor, če se boš srednje strinjal. Dobro, to temo sva zdaj smučarsko obdelala, a bova še šla na katero drugo, kaj smo še kaj takega doživeli? A se spomniš še katerega kraja ali pa dogodivščine, da bilo tako top šit in ful dobro in ful fajn? to, Omg, ta t ta zadevščina je bila ful zanimiva. Letimo mi iz Bolgarije in letimo v Italijo in potem iz Italije nazaj v Ljubljano. In priletimo mi v Italijo, ker smo samo oddali nekaj potnikov in ni bil namen, da gremo iz letala, ampak da ostanemo, potniki grejo dol in mi gremo naprej. Nakar nas čaka, kaj se temu reče, obmejna policija in carina. In rečejo: "Vsi dol z letala. In vzemite vse svoje stvari in dol z letala." In zdaj mi vzamemo svoje torbe, pasporte seveda in gremo dol z letala. Nas postavijo tam v eno ne najprej rečejo: tudi vsi, vse kovčke dol, vso prtljago." In pilot tako reče: "Ja, ampak oni so samo v tranzitu, zakaj prtljago?" In oni rečejo: "Ne, nič, nič, nič, prtljago dol." Dobro, prtljago dajo dol in nas posedijo v eno malo sobico, v bistvu smo mogli stati ko največji kriminalci na hodniku, seveda. Sedimo mi zdaj zunaj tam na hodniku, Italijani pridejo, kot pač je italijanska navada, ne govorijo angleško, ne. Komaj se sporazumemo, dajo nam tam neke listke za izpolniti, mi izpolnimo te liste in potem začnejo. "Od kod prihajate?" "Iz Bolgarije." "Kam greste?" "Ja v Ljubljano." koliko denarja imate sabo?" mi tako začnemo, eden reče: "Dvesto evrov." En reče: "Petdeset evrov." Jaz pa tako: dvajset." In cariniki nas gledajo, malo čukavo, kao in so, kar so oni pričakovali, očitno, ker so nas spraševali samo za denar, če očitno neke denar sabo vozimo gor in dol, ne. In potem so nas vsakega povabili v sobo na pogovor, vsak je mogel pokazati svojo torbico in kateri je njegov kovček, ker so pol tudi kovčke pregledovali. No, jaz sem pokazala tistih bogih dvajset evrov. Mislim, mogoče je carinik pričakoval, da nosim milijone kamione, ampak na žalost ne, ne, mislim, če bi lahko bila sreča na moji strani, ampak ne. Potem so vsakega zališali in čez eno uro in pol so rekli: "Lahko greste nazaj na avion." Šli smo nazaj v avion in smo odleteli nazaj v Ljubljano. Bila je zanimiva izkušnja, malo me je bilo strah, da nas zaprejo slučajno, ker pol ne vem. Vem, da je pač mojega brata tudi skrbelo, da me kje zaprejo, oziroma njega ni mogoče niti ni toliko zaskrbelo, kot je on že videl priložnost: če jo zaprejo v Italijo, pol lahko se jaz usedem v avto in se peljem izven regije in izven države jo iskat, ker to je potem, ne vem ..." Razlog, zakaj zapustiti Slovenijo in svojo regijo, na katero si zaprt v času karantene. Ampak tudi on ni imel te sreče. Tako da sem jaz lepo priletela nazaj v Ljubljano, lepo sem vzela svoj kovček, odpeketala domov in zaspala. Tako da to je bila bolgarska izkušnja, v Grčiji, v Grčiji pa me niso nič. V Grčiji sem pa lepo šla čez vse meje, čez vse policije, vse je bilo top. kaj pa to? , to misliš za v Grčijo? V Grčijo sem letela s potniškim, komercialnim letom. Ne vem, kaj zdaj ona hoče, ampak dajva se midva pogovarjati naprej. Ker itak je vseeno. Ne drugo, ono drugo si pa hotel izvedeti, v kakem letalu sem pa letela v, v Italijo, je pa bilo privatno letalo, ne. Tako, da posebna izkušnja, zelo lepo. No, povej mi zdaj še, imava malo se za pogovarjati, ajde dajva zdaj midva, preiti malo na privatne stvari. Mene zanima, a imaš ti kako prijateljico, punco, a ti je katera všeč bolj, manj, srednje, ker valjda se s fanti samo ne družiš. Zakaj imaš, zakaj pa imaš občutek, da se ne štekata? Dobro, pa ona tebe kdaj osvaja? Ja, no, pa mogoče zaradi tega pol pač ne veš, da te da mislim, imaš občutek, da ona ne ve, da jo ti osvajaš? Za rokice sta se že držala? Ja, odgovor je lahko ja ali ne, ne vem, mogoče, ni odgovor. Glej, pol bosta pa videla, kaj se bo zgodilo, ko pač mine korona. Zaljubljenca. Kako veze, jaz imam samo eno vezo, nimam jih več. Z mojim fantom misliš. Ja, jaz imam zanimivo zvezo. Imam fanta, zdaj že eno leto in pol. Imava se zelo imava se v redu. Kaj naredi to zvezo zanimivo je to, da je moj fant mlajši od mene ... A naj to povem na glas, koliko je mlajši od mene? Kaj, če je legalno, koliko je star? Kaj, to pa je ja ja, plus osemnajst, plus osemnajst je, tako da si lahko vsi oddahnemo. Kljub temu je pa enajst let mlajši od mene, ja. Spoznala sva se skupaj, ko sva delala lani izpit za motor. Jaz sem se pač, ne, ker moj starejši brat je motorist in sem se parkrat sva šla s pač starejšim bratom na motor, za par dni in sem se res navdušila in mi je bilo ful fajn. In potem sem v bistvu bila malo ljubosumna na njegovo ženo, mojo svakinjo, ker je ona šla na ta lepa potovanja z mojim bratom, ne, jaz valjda nisem mogla iti zraven, ker na motorju sta lahko samo dva človeka. In pol sem jaz rekla: "Nič, naj me kura brcne, jaz grem delat izpit za motor tudi." Najprej sem si kupila motor. V bistvu ful časa sem nekaj mečkala pa nisem vedela bi, ne bi, bi, ne bi, in sem rekla enemu poslovnemu partnerju v bistvu, oziroma prijatelju, da razmišljam, da bi kupila si motor, pa ne vem točno kaj, in je on rekel: "Nič, jaz te peljem v trgovino z Ducatiji in ti bom pokazal, kateri motor je za tebe." On me pobere v službo, službi, me pelje v trgovino z Ducati motorji, reče: "Ta je za tebe, Scrambler." Jaz se usedem na njega, to je bila ljubezen na prvi pogled, dotik, kakorkoli, jaz in motor se pokonektava, grem dol in rečem: "Kupim." Oni mi izdajo predračun, v vmesnem času mi ni delala spletna banka, tako da nisem mogla plačati predračuna, zato kličem mojega starejšega brata: "A mi prosim ti plačaš predračun, da, ker kupujem ta motor." Seveda brata je skoraj zadela kap, ampak kljub temu šel in plačal. Ta prijatelj slash poslovni partner me pelje takoj v avtošolo, tam takoj plačam vožnje, mislim, da je bilo nekih sedemsto evrov. Vožnje, prijavim se na teorijo in tako se začne moje potovanje do izpita za motor. Najprej sem še imela dva dni te, kako se reče, teorije, potem sem mogla iti na cpp. Ker se mi je mudilo, ker motor je bil že naročen in sem hotela narediti izpit čim prej, in neverjetno kake gužve so za čakanje, sem šla delat cpp v v Celje in sem ga naredila in sem začela z vožnjami. In potem, in sem delala v, pač sem imela vožnje, v avtošoli se moraš za vsako uro boriti. Ne da jim ti plačaš te ure, ti še moraš prositi: "A lahko prosim imam to uro vožnje?" In seveda jaz sem onega mojega inštruktorja maltretirala vsak dan. Jutri vozim, jutri vozim, jutri vozim, jaz hočem v dveh tednih narediti izpit za motor, jutri vozim, jaz imam že motor. In pridem jaz vozit, ob osmih, ka pred tem inštruktor ni imel časa in vedno je tam en fant vozil pred mano in jaz sem bila ful jezna. Kdo je to in zakaj mi ta fant krade ure? Ker te ure bi bile mogle biti moje ure. In potem imaš v, pač ko delaš izpit za motor, moraš tudi narediti te pač daljše relacije in to običajno pol inštruktorji na kup dajo več, da rečem učencev, da se pol skupaj peljejo. No, in potem je ta moj inštruktor, ki je bil inštruktor od mojega fanta sedanjega, takratnega mojega sovražnika, ker mi je kradel ure, rekel: "Ajde, gremo skupaj na to daljšo relacijo." In jaz sem rekla: "Lahko." On je rekel: "Lahko." In smo šli in tako sva se spoznala. in potem, nič, smo parkrat skupaj vozili, pol smo se začeli družiti počasi, v vmesnem času sva naredila izpit, in sicer sva imela izpit en za drugim, tako, da sem jaz prva naredila izpit, on takoj za mano je pa on vozil in je tudi naredil drugi izpit. Ampak potem sem jaz že imela motor, on pa ga še ni imel, in sem se jaz že lahko vozila z mojim bratom. In če se spomniš na prvo vožnjo, si tudi ti šel z mano. Takrat sta prišla s tvojim očetom k meni in smo skupaj šli potem do morja en dan, en dan pa do Bohinja. Ti si ful užival, ti se tudi takrat peljal tako daleč prvič z motorjem. Tako da lahko to izkušnjo še ti svojo poveš, kako in kaj je bilo na motorju. Za moj motor? Okej, prvič lahko greš izpit delat pri, ko si star osemnajst, a ne, šestnajst. Ko si star šestnajst, samo pol za neko ful lahko verzijo, se ne spomnim zdaj z glave. Potem pri to mislim, da za, ne vem, a dva na primer. Potem pri osemnajstih lahko delaš za a ena, kar pomeni, da je mislim, da do stošestindvajsetkubičnega ali nekaj takega lahko narediš. Potem pa da voziš tak motor kot jaz, pa moraš biti star minimalno triindvajset let. Ja, ker taki motorji so že ful hitri in za pod motor moraš imeti kar nekaj znanja in samokontrole, da pač te ne potegne, da bi naredil neko neumnost, saj veš sam, mislim motorji so nevarna stvar. Veš tudi za nesrečo tvojih staršev, ne, kako hitro lahko pride do česa, do padca, hvala bogu nobenemu nič ni bilo, razen motor se je zlomil. tako da ja, ti bi rad delal izpit za motor tudi? Misliš downhill? Ja, zanimivo, ja.